Aș dori să salut prezența doamnei comisar Viviane Reding în cadrul acestei dezbateri și să i mulțumesc pentru excelenta colaborare în munca depusă la acest dosar și pentru faptul că ne a sprijinit pe tot parcursul procesului de negociere, proces care a fost destul de lung și de anevoios. Totodată, doresc să le mulțumesc și colegilor din celelalte grupuri politice pentru contribuție, pentru implicare și pentru consecvență. A fost un efort comun, a fost un efort de echipă, fără de care nu am fi putut avea o poziție atât de solidă pe parcursul negocierilor, astfel încât acestea să se concretizeze într un text extrem de bun. De asemenea, mulțumirile se îndreaptă și către președințiile Consiliului care au fost implicate în munca la acest dosar, în mod particular către Președinția irlandeză, sub auspiciile căreia am reușit să ajungem la acest acord. După adoptarea primelor două măsuri ale Foii de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în procedurile penale, respectiv dreptul la traducere și interpretare și dreptul la informare, iată că urmează să adoptăm cea mai importantă dintre reglementările acestei foi de parcurs. În prezent, accesul la o apărare efectivă în cadrul procedurilor penale are o extindere diferită în statele membre, depinzând atât de sistemul juridic specific, cât și de aplicabilitatea sa practică, acest lucru influențând în mod indirect, însă semnificativ, politica Uniunii de încredere și recunoaștere reciprocă. În ciuda existenței unor principii și standarde minime comune, ce decurg atât din Convenția europeană a drepturilor omului, cât și din Carta drepturilor fundamentale, dispozițiile care reglementează asistența oferită de un avocat diferă în mod semnificativ de la un stat la altul. De aceea, avem nevoie de o legislație care să asigure garantarea drepturilor stabilite și avem nevoie de o cultură juridică și profesională care să le faciliteze exercițiul. Practica arată că sunt încă foarte multe de făcut pentru a ajunge la realizarea în mod efectiv a drepturilor procesuale în materie penală ca element esențial al dreptului la un proces echitabil. De aceea, Directiva privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare este un pas esențial în această direcție. În lumina dezideratului adoptat de Uniune de creare a unui spațiu unic de justiție, libertate și securitate, cetățenii trebuie să fie convinși de faptul că drepturile lor sunt respectate pe deplin, că se află în siguranță atunci când călătoresc și că beneficiază de aceleași garanții în toate statele membre. În lipsa asistenței adecvate a unui avocat, exercitarea efectivă a celorlalte drepturi procesuale poate rămâne doar iluzorie. O dată cu adoptarea acestei directive, persoanele suspectate și acuzate în cadrul procedurilor penale, oriunde s ar afla pe teritoriul Uniunii, vor avea acces la asistență juridică din momentul în care sunt informate de către autoritățile competente, prin notificare oficială sau în alt mod, că sunt suspectate sau acuzate de săvârșirea unei infracțiuni și până la finalizarea acestor proceduri. Directiva va fi implementată uniform în toate statele membre, indiferent de specificul sistemelor juridice, asigurând, astfel, aceleași standarde în Uniunea Europeană. Iată de ce, având în vedere permeabilitatea granițelor și libertatea de mișcare pe teritoriul Uniunii, adoptarea acestei directive reprezintă o realizare remarcabilă, cred eu, care va îmbunătăți viața a milioane de cetățeni europeni.